hæstvirtur forseti við ræðum hér núna frumvarp

mér eru það magnús þór hafsteinsson og sigurjón þórðarson háttvirtir þingmenn þetta mál hefur verið áður rætt hér í

hundrað tuttugu þúsund krónur á ári til þess að hann teljist frádráttarbær frá árstekjum og frádrátturinn getur eigi numið hærri upphæð en fjögur hundruð þúsund krónur miðað við það hvernig frumvarpið er sett upp hér er í raun og veru verið að koma til móts við það að einstaklingar ef þeir geta sýnt fram á kostnað vegna öflunar atvinnutekna sinna hafi til þess heimild að sá kostnaður verði virtur sem fellur til vegna atvinnuþátttökunnar og að hann megi draga frá tekjum þó að hámarki fjögur hundruð

skattdæmið við höfum lagt til að þetta frumvarp taki gildi fyrsta jan næstkomandi og kæmi þá til framkvæmda við endanlega álagningu á árinu tvö þúsund og sjö ef að líkum lætur verður þetta mál nú varla afgreitt fyrir jól úr þessu það var lagt hér fram í upphafi þings og er þrítugasta og sjöunda mál þessa þings en það er ekki nema rétt um mánuður hæstvirtur forseti ef ég veit rétt í

mér sýnist það nú ekki verða þó að maður leyfi sér nú að vera svo bjartsýnn að einhvern tíma komi að því að jafnvel þingmönnum stjórnarflokkanna finnist sanngirni í því að hér megi vera frádrag fyrir einstaklinga við það að afla sér tekna og að sá rúmi réttur sem menn hafa hér á landi til að stofna einkahlutafélög sé ekki nauðsynleg forsenda þess að menn geti dregið kostnað við atvinnusókn frá innkomnum tekjum það er jú þekkt aðferð hér á landi að menn hafa stofnað einkahlutafélög um starfsemi sína og þar af leiðandi gerist það auðvitað að kostnaður sem fylgir atvinnusókninni í hverju sem hún felst að hún verður kostnaður við rekstur þess fyrirtækis eða þeirrar atvinnustarfsemi og menn draga það frá tekjum undan þessu fyrirkomulagi hefur reyndar verið kvartað hæstvirtur forseti vegna þess að mörg bæjarfélög hafa bent á það að með stofnun einkahlutafélaganna hafi tekjur sveitarfélaganna af útsvarstekjum verulega lækkað vegna þess að menn hafi bæði verið með lægri tekjur en

oft leitast menn við að taka þá hluta launa sinna eða hluta þeirrar afkomu sem einkareksturinn gefur út með öðrum aðferðum og greiða þá af því frekar fjármagnstekjuskatt en tekjuskatt það erum mörg rök fyrir því hæstvirtur forseti að það væri heimilað að nota svona aðferð hér á landi þetta er þekkt í nágrannalöndum okkar að þar er svona frádráttur heimill fyrir einstaklinga og hér er auðvitað verið að leggja það til að það verði teknar upp reglur sem eru ekki ólíkar því sem þekkist annars staðar í nágrannalöndum okkar við erum nú oft að bera okkur saman hæstvirtur forseti hér á íslandi við stöðu fólks í nágrannalöndunum en það virðist ekki eiga mjög upp á pallborðið hjá hæstvirtri ríkisstjórn þegar kemur að því að réttur einstaklinganna varðandi atvinnusókn sé skoðaður og sá kostnaður sem þar af hlýst svo framarlega sem hann er sannanlegur en að sjálfsögðu verður að gera þá kröfu hæstvirtur forseti að þeir sem leggja fram tölur um það að þeir eigi rétt á þessu frádragi sýni fram á það með sannanlegum pappírum og

næði bara til dæmis til ferðakostnaðar á eigin ökutæki þó að sá kostnaður sé víða viðurkenndur meðal annars hér hjá okkur háttvirtum þingmönnum sem ferðumst á milli staða í okkar atvinnu og þurfum atvinnu okkar vegna að ferðast vítt og breitt og fáum auðvitað greiddan þann ferðakostnað sem af því hlýst en höfum auðvitað kostnað á móti þetta er auðvitað þekkt hjá mörgum fyrirtækjum í mörgum atvinnugreinum að menn hafa svokallaða bílastyrki eða þurfa að færa akstursbækur og það er auðvitað eðlilegt að menn þurfi að sanna þann kostnað sem þeir leggja út það er okkur þingmönnum ætlað að gera með því að færa akstursdagbók til þess að sanna til hvers við notum ferðir okkar og svo framvegis og halda utan um kostnað og sýna fram á kostnað við rekstur ökutækis vegna atvinnu okkar hér er hins vegar ekki lagt til að þetta tengist við ökutæki beint heldur er þetta almenn grein sem nær til alls ferðamáta hvort sem menn nota eigin bifreið hvort sem menn nota hópferðabíla ferjur eða flugvélar til að ferðast til og frá atvinnu sinni ef þeir á annað borð geta fært á það sönnur að tilgangur ferðarinnar sé að komast á vinnustað og afla tekna megi þeir þannig með þann kostnað sem tengist störfum þeirra draga kostnaðinn frá tekjum við teljum að hér sé um sanngirnismál að ræða og að þessi kostnaður sé sannaður og sé til staðar við öflun atvinnuteknanna eins og frumvarpið er fram sett er meginmarkmiðið einkum að koma til móts við þá sem þurfa að sækja vinnu um langan veg og bera af því mikinn kostnað þó svo að það sé í raun og veru ekki skilyrði heldur er skilyrðið eingöngu að menn sanni það að kostnaðurinn verði til við setjum hvorki mælistiku á kílómetravegalengd eða fargjaldakostnað heldur verður viðkomandi aðili að leggja þau sönnunargögn fram til þess að eiga rétt á frádragi sem hér er lagt til í þessu frumvarpi við teljum að það geti ýmislegt unnist við að heimila það sem hér er lagt til við teljum að þetta frumvarp samrýmist stefnu sem haldið hefur verið fram í byggðamálum meðal annars sem felst í því að stækka sveitarfélög og stækka atvinnusvæði og gera fólki kleift meðal annars á landsbyggðinni að ferðast á milli staða til að stunda vinnu sína það er auðvitað þekkt að mikill ferðakostnaður getur hamlað þeirri þróun að menn sæki vinnu á milli staða og ferðir á milli staða eða á vinnustað draga úr samkeppnishæfni byggðarlaga um vinnuafl þessi framsetning í þessu frumvarpi ætti nú að geta mætt því að hluta til alla vega eins og málið er fram sett síðan má auðvitað vekja athygli á því að mikill ferðakostnaður getur verið vinnuletjandi með þeim afleiðingum að menn sjá til dæmis frekar hag í því að þiggja atvinnuleysisbætur en að sækja vinnu í næsta byggðarlag svo dæmi sé tekið það er vissulega staða sem menn geta hæglega staðið frammi fyrir því stundum þarf að hafa fyrir því að sækja atvinnu í næsta byggðarlag og við teljum að hér sé verið að koma til móts við það að menn geti jafnvel búið þó nokkuð fjarri vinnustað sínum en sótt atvinnu til annarra byggðarlaga og að hluta til sé þeim kostnaði mætt þetta getur líka orðið til þess að ef fólk verður fyrir atvinnuleysi einhverra hluta vegna þá þurfi það ekki að bregða búi flytja á milli byggðarlaga alla vega ekki kannski strax svo það gefist þá tími til þess að stunda atvinnu fjarri heimilinu um tíma vegna þess að kostnaðurinn sem því er samfara sé viðurkenndur og að hann megi draga frá tekjum þetta held ég að geti hreinlega orðið til þess að atvinnusókn milli byggðarlaga gæti verið almennari og að í sumum byggðarlögum sem orðið hafa fyrir skakkaföllum í atvinnutækifærum meðal annars vegna tilfærslu á aflaheimildum sem oft eru mjög ófyrirséðar og erfitt að gera áætlanir um það hvort útgerð og fiskvinnsla leggst af í einhverju plássi að þá kæmi þessi heimild auðvitað mjög til góða fyrir þá íbúa sem yrðu fyrir slíkum skakkaföllum ef þeir þyrftu einhverra hluta vegna að sækja vinnu um lengri veg ég held að þetta sé jákvætt mál fyrir byggðaþróun og fyrir það að menn geti horft til þess að það sá jafnvel kostur að búa allfjarri vinnustað sínum

verð á húsnæði eða að börn í fjölskyldunni eru að stunda skóla og svo framvegis og menn þurfa þess vegna að horfa til þess við getum líka litið svo á að til dæmis atvinnusókn upp í norðurál í hvalfirði frá til dæmis reykjanes og reykjavíkursvæðinu að það verði auðveldara fyrir menn að sækja þá atvinnu og ef þeir þurfi að leggja út kostnað fyrir þeirri atvinnusókn þá fengist hann viðurkenndur samkvæmt þessu frumvarpi við erum jú vissulega að vonast til þess einkum þingmenn norðausturkjördæmis að það verði áframhaldandi uppbygging í hvalfirði

hér norður yfir hvalfjörðinn þeir sem sunnan við búa við teljum því hæstvirtur forseti að þetta mál þjóni ýmsum réttlætissjónarmiðum og hagkvæmnissjónarmiðum og geri það að verkum að menn séu þá frekar en ella að stunda atvinnu sem einstaklingar en séu ekki að leita sér að leið til þess að stofna einkahlutafélag um sína starfsemi frekar en orðið er en sú þór hefur auðvitað verið rík hér á landi á undanförnum árum ef þannig hefur hagað til ég lít því svo á að þetta mál eigi margar réttlætishliðar og í raun og veru sé til dæmis miklu betra mál en skattastefna ríkisstjórnarinnar sem gengur út á það að þeir skuli fá mestan skattaafslátt sem hæstar hafa tekjurnar

hún þjónar auðvitað þeim markmiðum að þeir sem hæstar hafa tekjurnar í þessu þjóðfélagi njóti þeirrar stefnu sjálfstæðis og framsóknarflokks alveg sérstaklega í þessari tillögu okkar erum við ekki að fara þá leið við erum að leggja það til að einstaklingur sem stundar atvinnu fái þessa takmörkuðu heimild hæst fjögur hundruð þúsund krónur frádrátt vegna atvinnustarfsemi sinnar og þar af leiðandi geti hann hugsanlega stundað atvinnu utan búsetusvæðis síns verulegan hluta ársins ef svo skiptir við höfum nú einnig lagt það til í frjálslynda flokknum og höfum tekið um það nokkra umræðu hér í háttvirtri þingi að við teldum að það væri miklu meira réttlæti fólgið í því varðandi lagfæringu á skattalöggjöfinni að hækka persónuafsláttinn og færa þannig íbúum landsins jafnan krónutölufrádrátt frá tekjuskatti frekar en fara þá leið sem ríkisstjórnin hefur valið að vera með flata prósentulækkun í tekjuskattinum og að afnema hátekjuskattinn núna á síðustu tveimur árum í áföngum þannig að hann falli niður i framtíðinni en

það er greinilegt hæstvirtur forseti að

með dyggum stuðningi framsóknarflokksins hefur þá skýru stefnu að vilja umbuna þeim mest í skattatilfærslum og skattalækkunum sem hæstar hafa hér tekjur í þjóðfélaginu á kostnað þeirra sem lægri tekjur hafa þetta vitum við auðvitað og eigum eftir að taka um þetta fleiri snerrur hér í haust sérstaklega í sambandi við afgreiðslu fjárlaganna og það er auðvitað svo að verkalýðshreyfingin hefur nú gert athugasemdir auðvitað við þessa stefnumótun ríkisstjórnarinnar en það er ósköp lítið um svör í þá veru hjá ríkisstjórninni að breyta neinum áætlunum sínum í skattamálum hversu illa sem sú útfærsla kemur við þá sem lægri hafa launin en hyglir þeim sem

það veldur því auðvitað að það er erfiðara að ná sátt við verkalýðshreyfinguna í þeim málum sem verkalýðshreyfingin hefur núna uppi í viðræðum meðal annars við ríkisvaldið heldur en ef það hefði nú komið á borðin að ríkisstjórnin væri tilbúin að endurskoða sína skattastefnu þannig að hagsmunir launamanna yrðu betur virtir meðal annars með því að hækka persónuafsláttinn heldur en af þeirri stefnu sem ríkisstjórnin fylgir það er auðvitað mikið áhyggjumál hæstvirtur forseti ef það þarf að draga til þess að hér verði jafnvel átök á vinnumarkaði það eru allar horfur á því að kjarasamningunum verði sagt upp og maður heyrir á orðum verkalýðsforingja að þeim finnst lítið til koma um undirtektir ríkisstjórnarinnar varðandi þau mál sem verkalýðshreyfingin hefur viljað ræða eða foringjar hennar við ríkisstjórnina á undanförnum dögum og af því ber auðvitað að hafa áhyggjur þetta litla mál sem við ræðum hér um það að fólk megi draga kostnað frá atvinnutekjum sínum gæti verið vísir í þá veru að menn mundu meta það einhvers í verkalýðshreyfingunni að fólk sem hefur tiltölulega mikinn kostnað af ferðalögum til að sækja atvinnu fái það með einhverjum hætti dregið frá tekjum ég er ekki að segja að þetta mál mundi ráða úrslitum í þá veru en gæti vissulega orðið til nokkurra bóta en ég á ekki von á því kannski frekar en verkalýðsforingjarnir að ríkisstjórnin sjái neitt jákvætt við það sem aðrir leggja til málanna það hefur jafnan verið einstrengingslegur málflutningur af hendi ríkisstjórnarinnar og forustumanna hennar í því sem snýr að skattamálum og þar hefur ekki verið hlustað á nein rök annarra en þeirra sjálfra þetta er auðvitað dæmi um einkennilega stjórnarhætti og eru í raun og veru stjórnarhættir sem bera keim af því að menn hafa setið allt of lengi við völd og trúa því og treysta að þeim líðist allt hvað svo sem þeir leggja til og að fólkið í landinu gleymi því við næstu kosningar ég vonast til að svo verði ekki og að launþegar þessa lands muni það þegar kemur að kosningum að stefna ríkisstjórnarinnar í skattamálum hefur ekki aukið á jafnræði þegnanna í þessu landi verði á móti hún hefur tekið á því sérstaklega að þeir fengju meira sem hæstar hafa

þakka fyrir það sem hátekjumaður hversu miklar skattalækkanir hann hefði fengið af hendi ríkisstjórnarinnar og það höfum við auðvitað fengið líka háttvirtir alþingismenn en láglaunafólkið hefur setið eftir og mun halda áfram að greiða tiltölulega há gjöld þrátt fyrir það þó að hér sé í stefnu ríkisstjórnarinnar verið að lækka skatta þá kemur það láglaunafólkinu ekki til góða en það kemur mér og hæstvirtan forseta til góða sú stefnumótun sem ríkisstjórnin hefur uppi